Padło tu wiele wskazań na to, iż mamy do czynienia z fałszywymi informacjami przekazywanymi przez media elektroniczne, także przez media tradycyjne, ale także takie informacje padają na tej sali w Parlamencie Europejskim i także w trakcie tej debaty.

Posunął się do tego, iż osoby, które działają zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II, które realizują ten program przez niego wytyczony, wskazywał, że one działają wręcz przeciwnie. To jest sytuacja, to jest podstawa wyjątkowo zła, wymagająca potępienia.

Natomiast ta wypowiedź posła Schaffhausera zapewne gdzieś będzie potem transmitowana, reprodukowana, a może nawet w niektórych państwach podawana jako główna linia wypowiedzi w trakcie dzisiejszej debaty Parlamentu Europejskiego. I to jest też właśnie przykład takiego działania, dezinformowania, mówienia oczywistych nieprawd, które tu dla nas na tej sali są oczywistymi nieprawdami, a już poza tą salą w określonych miejscach mogą być prezentowane jako coś zupełnie odmiennego, jako główna linia wręcz tej debaty.